Señor Presidente, señor Comisario. Nadiya Savchenko fue la única soldado ucraniana en una misión de paz en Irak, la primera piloto de las fuerzas armadas de Ucrania, un ejemplo de determinación y progreso para su país. Nadiya es diputada del Parlamento ucraniano y miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa tiene derecho a la inmunidad y a privilegios diplomáticos. Nadiya es víctima de una detención de carácter puramente político que viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos, firmado por Rusia, en especial el derecho a la libertad y la seguridad y el derecho a un juicio justo. Aplicar los Acuerdos de Minsk implica liberar a todos los rehenes y personas detenidas en relación con el conflicto de Ucrania. ¿Para qué nos sirven los protocolos y acuerdos internacionales? No podemos ceder ante el chantaje de nadie o perderemos credibilidad y razón de ser. La Unión Europea y los Estados miembros deben exigir inmediatamente a la Federación de Rusia el cumplimiento sin reservas de todos sus compromisos internacionales, incluidos los Acuerdos de Minsk, que libere inmediatamente a la diputada Savchenko y que la devuelva a su patria. Nadiya significa esperanza.